Jeśli potwierdzą się ostatecznie wątpliwości co do miejsca i przebiegu jego aresztowania oraz postawionych mu zarzutów, nie będzie to z pewnością korzystne dla wzmacniania obustronnej współpracy między Unią Europejską, Azerbejdżanem oraz Gruzją, której służby również, zdaje się, odegrały w tej sprawie niechlubną rolę. Cieszę się jednak, że wspólny tekst rezolucji mówi także o tym, co udało się osiągnąć w ostatnim czasie, szczególnie w zakresie współpracy w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Budowa demokratycznego państwa w tak trudnych warunkach geopolitycznych to ogromne wyzwanie, z którym zmaga się wiele krajów w obszarze postradzieckim. Bez wątpienia musimy robić więcej, aby ten proces wspierać, także w wymiarze gospodarczym.